Monsieur le Président, Monsieur le président Barroso, la Commission semble raisonner en permanence comme s'il n'y avait pas une grave crise en Europe. Vous écrivez même dans votre document, je cite Les signes de reprise sont clairs. Où y a t il des signes de reprise pour les chômeurs, les pauvres, les privés de logement actuellement? Savez vous qu'on a avancé plus de 400 milliards d'euros d'argent public aujourd'hui pour venir en soutien aux banques et savez vous que c'est exactement cette somme, 400 milliards d'euros d'économies, qui auront été imposées aux peuples par les huit pays qui sont sous le plan d'austérité?

Dans le programme de la Commission, je propose de procéder à une évaluation des résultats, pour les travailleurs et les citoyens européens, de la mise en œuvre des traités de Maastricht et de Lisbonne.

Elle s'articulerait plutôt autour de l'augmentation des rémunérations du travail, de l'amélioration des protections sociales et des systèmes de retraite par répartition solidaire, de la mise à contribution des revenus du capital aux finances publiques et donc d'une nouvelle justice fiscale. Pourquoi d'ailleurs ne pas lancer immédiatement les études pour la mise en place d'une taxation des mouvements de capitaux, d'un autre crédit avec un rôle nouveau pour la Banque centrale européenne, qui par création monétaire et par un autre crédit, doit aider les États à refinancer les banques pour la sécurisation du travail, pour l'éducation, pour la formation, pour tous les biens publics communs avec de nouveaux services publics de recherche et d'innovation. Aujourd'hui, c'est un autre partage des richesses qui fera croire à l'Europe et non pas le carcan de l'austérité et du chômage.